herra forseti ég mæli fyrir áliti minni hlutans í viðskiptanefnd ég vil nú byrja á því að þakka frummælanda og háttvirtur þingmaður formanni viðskiptanefndar fyrir skilmerkilega ræðu og skilmerkilegar skýringar á niðurstöðu meiri hlutans ég deili flestum þeim sjónarmiðum sem hann flutti fram en álit mitt og þær breytingartillögur sem ég flyt fram byggja á því að ég vil ganga lengra í persónuvernd heldur en frumvarpið mælir fyrir um það er lögð til breyting á áttugasta og aðra grein laga um vátryggingarsamninga sem fjalla um upplýsingaöflun vátryggingafélaga við töku persónutrygginga og ég tek þar undir sjónarmið sem koma fram í umsögn persónuverndar sem er dagsett nítjánda nóvember tvö þúsund og sjö og þó fyrst og síðast byggi ég skoðun mína á áliti persónuverndar númer tvö þúsund og fimm hundrað og þrír frá fyrsta júní tvö þúsund og sex sem gengur nákvæmlega í þá átt sem álit mitt fjallar um í umsögn persónuverndar sem barst viðskiptanefnd við umfjöllun hennar um málið kemur meðal annars fram að sú upplýsingaskylda sem frumvarpið byggist á samþykki sem gengur skemur en svokallað upplýst samþykki það er verið að tala um einfalt samþykki þá er

og háttvirtur framsögumaður hefur gert skilmerkilega grein fyrir ég verð hins vegar að segja það að ég treysti niðurstöðu persónuverndar betur heldur en fjármálaeftirlitinu og kem betur að því síðar ég legg til grundvallar álit persónuverndar í einu og öllu það hefur verið ágreiningur uppi mjög sérkennilegur milli fjármálaeftirlitsins annars vegar og persónuverndar hins vegar hvernig túlka beri þessa áttugasta og aðra grein persónuvernd barst á árinu tvö þúsund og fimm fyrirspurn þar sem var óskað álits á vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við sölu á líf og sjúkdómatryggingum í tilteknu tilviki eftirfarandi atriði voru meðal þeirra sem lög voru til grundvallar í þeirri fyrirspurn sem persónuvernd barst og stofnunin veitti álit á í fyrsta lagi var spurt um það hvort lögmætt væri að afla heilsufarsupplýsinga um umsækjanda frá þriðja aðila læknum og sjúkrastofnunum

niðurstöðuorðum persónuverndar kemur fram að öflun upplýsinga hjá þriðja aðila um einstakling sem sækir líf og sjúkdómatryggingu sé óheimil nema liggi fyrir skriflegt upplýst samþykki hans og honum hafi verið veitt fræðsla í samræmi við tuttugustu og fyrstu grein persónuverndarlaga eða laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga það segir enn fremur að öflun upplýsinga um arfgenga sjúkdóma og systkina sé óheimil eftir þessu vil ég fara

ríkir vafi ef rekast á lög sem snúa að stjórnarskránni annars vegar og almennum lögum hins vegar þá eiga mannréttindaákvæðin að njóta vafans það er mitt grundvallarsjónarmið í þessu máli maður spyr sig líka í þessu sambandi til hvers að afla allra þessara upplýsinga vegna þess að við þessar tryggingar byggja tryggingafélögin á heildarmati á lífslíkum íslendinga og líkum á sjúkdómum af hverju þá að kippa þessum undantekningum út af hverju geta ekki allir sótt tryggingar það er þá hægt að synja þeim sem veitir upplýsingar um heilsufar sitt en það vantar líka inn í þetta mál að það hafi verið aflað upplýsinga hjá tryggingafélögum

og fleiri atriði en ég geri ekki stóran ágreining og geri ekki stóran ágreining þó við meiri hluta nefndarinnar og ætla ekki að halda uppi hér löngum ræðum þar að lútandi ég vil bara ganga lengra en minni hlutinn tekur það fram að þetta frumvarp sé málamiðlun milli sjónarmiða persónuverndar annars vegar og fjármálaeftirlitsins hins vegar það er mín eindregna skoðun að sjónarmið persónuverndar sem hefur það hlutverk að gæta einkalífsverndar eigi að vera ráðandi við lagasetningu og ég tel það að fjármálaeftirlitið gangi með áliti sínu inn á verksvið persónuverndar og skipti sér af málefnum sem kemur fjármálaeftirlitinu ekkert við og ég minni á það að samkvæmt lögum númer sjötíu og sjö tvö þúsund um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga þá er það í verkahring persónuverndar að sjá um einkalífsverndina það er algjörlega skýrt samkvæmt fyrstu grein laganna í markmiðslýsingu þeirra í lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi þar eru hlutverk fjármálaeftirlitsins skilgreind þau eiga ekki samkvæmt þeim lögum að fjalla um einkalífsréttindi eða vernd þeirra því fer fjarri þau eiga að hafa eftirlit með fjármálum að hér sé mælt fyrir frumvarpi sem er málamiðlun milli mannréttinda og viðskiptasjónarmiða það stingur mig og þá hugsun sem ég hef á þessu sviði að þessum orðum sögðum og þessari hugsun og rökstuðningi sögðum þá legg ég til breytingartillögu í þá veru að í staðinn fyrir einfalt samþykki þess sem þessar upplýsingar veiti skuli liggja fyrir skriflegt samþykki og hef gert orðalagsbreytingu á fjórða málslið fyrstu grein fjórða málsgrein efnismálsgreinar einni grein en í frumvarpinu segir vátryggingartaki eða eftir atvikum vátryggður skal staðfesta að þær upplýsingar sem hann veitir um sjúkdóma foreldra eða systkina sinna séu veittar með þeirra samþykki enda sé með sanngirni hægt að ætlast til að hann geti aflað slíks samþykkis í stað þessa orðalags er lögð til sú breytingartillaga sem er svohljóðandi með leyfi frú forseta vátryggingartaki eða eftir atvikum vátryggður skal leggja fram skriflegt samþykki foreldra eða systkina þegar hann veitir upplýsingar um sjúkdóma þeirra ég vil taka það skýrt fram að þetta er sú grundvallarlína og efnisafmörkun sem persónuvernd leggur upp með í þessu máli og ég byggi alfarið á niðurstöðum þessarar stofnunar sem ég treysti betur til að fara með einkalífsmál heldur en fjármálaeftirlitinu